Zo vaak als hij hier gesproken heeft, zijn dat ook echt hele mooie woorden. Maar woorden, en zeker mooie woorden, krijgen pas echt waarde als daar ook naar gehandeld wordt.

Ik wou er graag twee uitpakken om het duidelijk te maken nummer 14 en nummer

Wij hebben een Europese biodiversiteitstrategie.

Die strategie, die vinden wij zo verschrikkelijk belangrijk dat de Europese Commissie die ook de naam had gegeven Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal. Miljarden mensen op de wereld, en zeker ook in Europa, zijn afhankelijk van dat natuurlijk kapitaal, van de natuur. We weten ook al jaren dat we bij lange na de doelen niet gaan halen van onze eigen zelf geformuleerde biodiversiteitstrategie. Die loopt dit jaar af. In 2015 hebben we het State of Nature verslag gekregen van het Europees Milieuagentschap waaruit bleek dat alle indicatoren op rood staan.

Helemaal niks. Sterker nog, wij moesten in dit Huis het vuur uit de schoenen lopen en tongen op de blaren spreken om te voorkomen dat de natuurwetgeving verder verzwakt zou worden. Dus, mevrouw de voorzitter, een hele simpele vraag aan de Europese Commissie wat gaat de Commissie nog doen, om alsnog veel dichter bij het behalen van de doelen van onze eigen biodiversiteit